virðulegur forseti ég mæli hér fyrir frumvarpi til laga um breytingu á lögum númer hundrað tuttugu og fimm nítján hundruð níutíu og níu um málefni aldraðra með síðari breytingum með frumvarpinu er gert ráð fyrir því að breyta tíundu grein laga númer hundrað tuttugu og fimm nítján hundruð níutíu og níu um málefni aldraðra þannig að þeir sem hafa fjármagnstekjur skuli greiða gjald í framkvæmdasjóð aldraðra í núgildandi tíundu grein laganna segir að framkvæmdasjóður aldraðra skuli fá sértekjur af sérstöku gjaldi sem skattstjórar leggi á þá sem skattskyldir eru samkvæmt fyrstu grein laga númer níutíu tvö þúsund og þrjú um tekjuskatt hér er lagt til eins og áður sagði að þeir sem hafa fjármagnstekjur greiði einnig gjald í framkvæmdasjóðinn undanþegnir gjaldskyldu samkvæmt núgildandi lögum eru börn innan sextán ára aldurs og þeir sem eru sjötíu ára og eldri í lok tekjuárs einnig eru þeir undanþegnir gjaldinu sem hafa tekjuskatt stofn sem nemur einni milljón áttatíu þúsund sextíu og sjö krónur eða lægri upphæð samkvæmt frumvarpinu er áfram gert ráð fyrir því að þessir aðilar séu undanþegnir gjaldskyldu og til þess að finna tekjuviðmiðunina þegar um hjón er ræða eða samskattað fólk skal skipta sameiginlegum fjármagnstekjum jafnt á milli þeirra þá hafa skattstjórar einnig heimild til að fella gjaldið niður af öldruðum og öryrkjum undir sjötíu ára aldri sem dveljast á dvalar og hjúkrunarheimilum og ekki er gert ráð fyrir að það breytist með frumvarpinu er gert ráð fyrir að gjald í framkvæmdasjóð aldraðra verði óbreytt en það er núna sex þúsund þrjú hundruð og fjórtán krónur á hvern gjaldskyldan aðila samkvæmt lögum númer eitt tvö þúsund og sex í elleftu grein laga um ríkisútvarpið o h f er fjallað um sérstakt gjald vegna ríkisútvarpsins en þar segir að undanþegnir gjaldinu séu þeir einstaklingar sem ekki skuli sæta álagningu sérstaks gjalds í framkvæmdasjóð aldraðra eða skuli fá það gjald fellt niður samkvæmt annarri málsgrein tíundu grein laga númer hundrað tuttugu og fimm nítján hundruð níutíu og níu um málefni aldraðra samkvæmt þessu eiga að gilda sömu reglur um undanþágur frá gjaldskyldu vegna ríkisútvarpsins o h f og vegna gjaldskyldu í framkvæmdasjóð aldraðra gera má ráð fyrir að með frumvarpinu fjölgi gjaldendum sjóðsins um eins og hálft prósent frá því sem nú er ef miðað er við sömu forsendur og liggja að baki áætlun um tekjur sjóðsins á árinu tvö þúsund og sjö fjölgar gjaldendum um tvö þúsund sex hundruð og tekjur framkvæmdasjóðs aldraðra aukast um sextán milljónum króna virðulegur forseti í mjög samandregnu máli er hér verið að bæta þeim við sem borga nefskatt í framkvæmdasjóð aldraðra bæta þeim við sem hafa fjármagnstekjur en þeir hafa ekki hingað til greitt þennan nefskatt verði þetta frumvarp að lögum mun það sama gilda um ríkisútvarpið o h f en þar var einmitt gagnrýnt þegar það var hér til umfjöllunar í þinginu á sínum tíma að þeir sem voru með fjármagnstekjur eingöngu sluppu við nefskattinn hjá ríkisútvarpinu þannig að þeir munu þá greiða líka verði þetta frumvarp að lögum ég tel mjög æskilegt að þetta frumvarp hljóti afgreiðslu á vorþinginu og leyfi mér að leggja það til að frumvarpinu verði vísað til háttvirtrar heilbrigðis og trygginganefndar